Voorzitter, we hebben het in dit Huis regelmatig over persvrijheid in en buiten Europa, en ik herinner me, net als u, een verhit debat in het najaar van 2009 over persvrijheid in onder andere Italië. Mochten wij Europeanen wel met de vinger wijzen richting Italië en richting haar premier Berlusconi, of is dat een nationale aangelegenheid waar de rest van Europa zich niet mee heeft te bemoeien? In juli publiceerde de vertegenwoordiger voor persvrijheid van de organisatie voor vrijheid en samenwerking in Europa, de OVSE, haar rapport.

De OVSE maakt een rondje Europa en wijst ons op de volgende landen. De moord op een Griekse blogger, Socrates Giolias, de moord op een Letse journalist, Grigorijs Nemcovs, de nieuwe mediawet in Hongarije die autonomie van publieke tv zenders aantast en het aanbod van media verschraalt. Het presidentiële toezicht op Franse publieke zenders door president Sarkozy. Ik hoorde net wat over Roemenië en dan natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen in Italië waarbij een wet het onderzoeksjournalisten onmogelijk maakt om telefoontaps af te drukken. Ook Turkije, Servië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, landen die uitzicht hebben op lidmaatschap van de Europese Unie, krijgen reprimandes van de OVSE. En terecht. Maar voor deze landen is er nog een stok achter de deur. Het lidmaatschap van de Europese Unie. Onze Kopenhagen criteria bevatten 'vrijheid van pers'. Toetredende landen worden dus langs een meetlat gelegd en het is schrijnend om te zien dat de Europese Raad die meetlat niet op zichzelf van toepassing acht. Italië zou, als het aan de Groenen lag, inderdaad haar stemrecht in de Raad van Ministers kwijtraken zolang ze doorgaat met het onderdrukken van journalisten en zolang alles in handen is van één zakenman en premier. Maar dan terug naar de mediaconcentratie. Hoe commerciële media en publieke media in Italië in één hand zijn, dat weten we wel. Maar laten we niet vergeten dat er Axel Springer is, Bertelsmann, Rupert Murdoch, en in Nederland en België, Christian van Thillo die wel heel veel kranten bezit. Vrije pers is cruciaal voor onze democratie en het is aan de Europese Commissie om ons een voorstel te doen tegen mediaconcentratie, juist omdat wij de OVSE serieus moeten nemen.